Señora Presidenta, el partido GERB, el señor Borisov y el señor Tsvetanov hicieron un gran trabajo, fueron muy eficaces en la lucha contra el crimen. El actual Gobierno cierra la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e integra en la DANS, que es una agencia de contrainteligencia y, por tanto,

¿Con qué propósito? Con el propósito de la opacidad, con el propósito del ocultamiento. Y tanto más cuanto que comparto firmemente y decididamente las palabras de una persona tan equilibrada como el señor Moraes, que ha manifestado sus dudas y reticencias con referencia al nombramiento de Delyan Peevski.

Esos ingredientes son inquietantes en el ámbito de la seguridad en Bulgaria y esos ítems de seguridad tan vulnerables nos llevan a una conclusión fatal para la democracia y para la seguridad en democracia. ¿A qué conclusión nos llevan?